Ich würde gerne an eine Sache anknüpfen, die auch schon zwei Kollegen angesprochen haben. Herr Kommissar, Sie sind jetzt ja glücklicherweise auch für den TEC zuständig. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie gerade auch, um all die Probleme, die wir angesprochen haben, lösen zu können das Thema TEC ganz oben auf Ihre Agenda setzen würden. Nach wie vor stehen wir in Europa gemeinsam mit den Amerikanern für fast 60 der weltweiten Wirtschaftsleistung. Wenn wir es schaffen könnten, Handelshemmnisse im transatlantischen Markt nur in Bruchteilen zu beseitigen, dann könnten wir viel mehr für unsere Bürgerinnen und Bürger und folglich auch für die Arbeitnehmer erreichen als mit manch anderen Maßnahmen, in die wir in den letzten fünf Jahren viel mehr Energie investiert haben.